Señora Presidenta, quiero felicitar al señor Wałęsa y al equipo negociador por su empeño en sacar adelante este plan plurianual para el bacalao, arenque y espadín del mar Báltico, el primero tras la reforma de la PPC. Espero que, de una vez, la transparencia y la objetividad sean la clave en la fijación de las cuotas pesqueras. La resistencia del Consejo a aceptar que el Parlamento tiene codecisión en este terreno bloqueó ya tres planes plurianuales, el de la anchoa, del que fui ponente, el del jurel y el de la merluza. Esta actitud de los Estados miembros, que incumple el Tratado de Lisboa, ha permitido mantener la opacidad en la determinación de las cuotas pesqueras y en la adjudicación de las mismas.

Las víctimas han sido los profesionales del mar y en no pocas ocasiones el estado de las pesquerías. Por eso, estamos a favor de que se generalice este sistema de planes de gestión a largo plazo.